Die Debatte und vor allem die Wortmeldungen zeigen parteiübergreifend eines Wie wichtig und richtig es ist, dass wir als europäische Bürgerkammer erneut unsere Stimme im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung erheben.

noch immer gibt es einen klaren Widerspruch zwischen den Verpflichtungen, die wir vereinbart haben, und der Umsetzung

Noch immer ist die vierte Geldwäscherichtlinie nicht umgesetzt, obwohl die fünfte bereits bis Jänner 2020 umzusetzen wäre, und noch immer haben wir die Situation, dass es durch diesen Mangel zu einem Fleckerlteppich der Umsetzung und damit zu neuen Schlupflöchern kommt, die den Binnenmarkt schwächen, die Bankenunion und unsere gemeinsame Regulierung und Aufsicht behindern. Daher ist das Gebot der Stunde, dass wir alles zu tun haben, dass wir von der Richtlinie zur verpflichtenden Verordnung kommen dass wir Europa stärken dass kontrolliert und sanktioniert wird dass wir die gemeinsamen Verpflichtungen in die Tat umsetzen, und dass wir kooperieren, statt uns voneinander abzuschotten. Nur dann sind wir glaubwürdig. Wir werden den Finger nicht von dieser Wunde wegnehmen, bis alles das getan wurde, wozu wir uns gemeinsam verpflichtet haben.